forseti ég vil þakka háttvirtum þingmönnum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu ég heyri að það er í öllu falli mikill vilji til að koma að frekari umræðu og samræðu um þessi mál og

nokkur atriði hvað varðar stefnumótunina það er rétt eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni og kemur fram í skýrslu ríkisendurskoðunar þá voru send drög að stefnu fyrir safnið þann tuttugasta og fyrsta janúar tvö þúsund og tíu til náttúruminjasafns og það náðist ekki samstaða um þau drög það verður að hafa í huga að það hefur ekki náðst samstaða milli ráðuneytisins og safnsins um stefnumótun fyrir safnið og ég hef litið svo á að það væri auðvitað grundvallaratriði í raun til að geta haldið áfram til að mynda þegar kemur að húsnæðismálum hversu mikla áherslu á að leggja á rannsóknaþáttinn og hvernig á að útfæra hann hvernig viljum við sjá safnið skipulagða og svo framvegis þetta getum við rætt betur síðar en þetta er eitt af því sem hefur hreinlega ekki náðst samstaða um svo það sé sagt það má segja um þá togstreitu sem hér hefur verið nefnd milli náttúrufræðistofnunar og náttúruminjasafnsins um þá gripi sem ætlunin var með lögunum að yrði til sýnis og náttúruminjasafnið væri á forræði getum við sagt náttúrufræðistofnunar þar hefur heldur ekki náðst samstaða það hefur verið haldinn fundur forstöðumanna þessara tveggja stofnana en ekki náðst samstaða þannig að við stöndum frammi fyrir

eru að gera mörg hver mjög spennandi hluti ég var í hópi þeirra sex hundruð sem mættu á opnunina á þjóðminjasafninu og einmitt hugsaði á sautjánda júní og fannst það náttúrlega alveg frábært að sjá þennan mikla áhuga hvað varðar listasafn íslands þá get ég tekið undir með háttvirtum þingmanni margréti tryggvadóttur en ég vil segja það að eftir að þjóðmenningarhúsið eða safnahúsið við hverfisgötu var fært yfir til mennta og menningarmálaráðuneytis þá er hugmyndin sú eftir að hafa skoðað það húsnæði sem er friðað að það húsnæði henti mjög vel til að setja þar upp í áföngum grunnsýningu á íslenskri myndlist sem væri þá í samvinnu þjóðminjasafnsins sem geymir auðvitað mikið af myndverk frá fyrri tíð og listasafnsins þannig að almenningur geti bráðlega farið að ganga þar inn og horft á þetta yfirlit við höfum séð fyrir okkur að fyrsti áfangi var opnaður núna í fyrra og við ætlum að opna þessa sýningu í áföngum þannig að frá og með hæsta ári verði þarna yfirlitssýning á íslenskri myndlist við mátum það ekki vænlegan kost fyrir náttúruminjasafn nútímalegt náttúruminjasafn sem höfði til skólanna og höfði til ferðamanna að vera í þessu friðaða húsi en ég tek undir með háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttur við þurfum að horfa í kringum okkur hugsanlega eru einhverjir möguleikar í húsnæðismálum til lengri tíma sem þarf bara að skoða þannig að ég held að næstu skref eftir þetta er auðvitað að það á eftir að fara nánar yfir skýrslu ríkisendurskoðunar og ég mun fara kannski nánar í þau í þeirri sérstöku umræðu sem hér hefur verið boðuð

lagi og leggja þá stefnuna þannig að þingið sé þá einhuga í því hvernig ætti svo að vinna að málinu bæði hvað varðar stefnumótun og fjárframlög til lengri tíma að lokum vil ég bara þakka fyrir umræðuna og veit að það er að minnsta kosti